Poslanke, poslanci. Spoštovani gospod Breznik, hvala za vprašanje. Tudi jaz moram pojasniti najprej, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ni pristojno za cene avtoplina, kot tudi ni pristojno za cene utekočinjenega plina za ogrevanje v Republiki Sloveniji. Vlada Republike Slovenije ureja kontrolo nad cenami blaga in storitev na območju Republike Slovenije na podlagi Zakona o kontroli cen, za katerega je sicer pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Trenutno so v Republiki Sloveniji na podlagi Zakona o kontroli cen regulirane le še cene določenih učbenikov in cene neosvinčenega petindevetdesetoktanskega bencina in dizla, razen na bencinskih servisih avtocest in hitrih cest, kjer se cene teh dveh naftnih derivatov od devetega enajstega dva šestnajst oblikujejo prosto na trgu. Glede na vaše navedbe pa, oceno, da naj AVK te zadeve prouči, moram povedati, da, pričakujem, da bomo tudi na osnovi vašega vprašanja, dosegli, da bo, AVK preverila te vaše trditve. Še enkrat pa, ministrstvo in vlada ne določa, cen utekočinjenega naftnega, plina. Se pa strinjam, da je treba, konkurenčnost na tem področju, pregledati tudi s strani Agencije za varstvo konkurence. Hvala.